Madame la Présidente, pour faire suite à la décision du Parlement, la semaine dernière, de refuser la décharge budgétaire du Collège européen de police pour 2008, le Parlement renforcera à présent sa position avec le gel d'une partie du budget du CEPOL. Nous nous attacherons à ce que la réserve proposée par la commission des budgets atteigne son but. En d'autres termes, nous nous attacherons à ce qu'une partie du budget du CEPOL soit débloquée en fonction des réponses qu'apportera l'agence à nos demandes contenues dans la demande de décharge. Notre vote de mercredi constitue donc un outil supplémentaire du Parlement pour obliger le Collège à fournir les preuves de sa fiabilité.

En tant que responsables politiques, nous devons définir des règles européennes pour que le budget défini pour les agences communautaires soit dépensé le plus efficacement possible.